frú forseti ég ætla að mæla hérna fyrir frumvarpi til laga um sölu sjávarafurða og fleira eins og segir í fyrstu grein draga til laganna markmið laga þessara er að bæta umgengni um nytjastofna sjávar efla innlenda fiskvinnslu og stuðla að því að nytjastofnar sjávar verði nýttir með sjálfbærum hætti er tryggi til langs tíma hámarksafrakstur fyrir íslensku þjóðina markmiðið með frumvarpi þessu er að hámarka arð þjóðarinnar af auðlindum sjávar og efla atvinnustarfsemi innan lands þá er markmið þess jafnframt að auka aðkomu og yfirsýn íslenskra stjórnvalda með viðskiptum með sjávarafurðir hvort sem þær eru veiddar innan efnahagslögsögunnar eða tilheyri íslenskum deilistofnum gert er ráð fyrir því að meðal áhrifa lagafrumvarpsins verði aukin samkeppni um veiddan afla og bætt aðgengi íslenskra fiskvinnslufyrirtækja að fiski til vinnslu sem muni hafa jákvæð áhrif á atvinnuuppbyggingu og atvinnusköpun á landinu en það er talið að þetta muni skapa um fimm hundruð ný störf þannig mun nálægð innlendra fiskvinnslustöðva við fiskimiðin nýtast þeim þar sem allur afli verði boðinn upp á innlendum uppboðsmörkuðum og virði hans þar með hámarkað hér heima hámörkun aflaverðmætis á íslandi mun einnig hafa þau áhrif að laun fiskimanna sjómanna hámarkast að sama skapi með frumvarpinu er ráðgert að veita innlendum fiskvinnslum raunverulegan aðgang að því hráefni sem annars hefði verið flutt úr landi óhindrað núverandi uppboðskerfi á óunnum sjávarafla sem fluttur er á erlenda fiskmarkaði hefur ekki virkað í raun lágmarksverð sem útgerðir hafa skráð á uppboðsvef hefur oftar en ekki verið mun hærra en markaðsverð á fiski á innlendum mörkuðum og mun hærra en það verð sem opinberar tölur um raunverulegt söluverð á erlendum mörkuðum gefa til kynna innlendar fiskvinnslur hafa því í raun ekki haft aðgang að þessu hráefni þrátt fyrir fögur fyrirheit þar um telja frumvarpshöfundar að með því að bjóða allan fisk að undanskildum uppsjávarfiski humar og rækju til sölu á innlendum fiskmarkaði sé verið að jafna samkeppnisstöðu innlendra fiskvinnslustöðva gagnvart erlendum fiskkaupendum en um leið sé verðmæti óunninna afurða hámarkað í heilbrigðri samkeppni um hráefni með frumvarpinu er á engan hátt verið að leggja hömlur við því að erlendar fiskvinnslustöðvar kaupi eftir sem áður íslenskan fisk til vinnslu þau kaup þurfa þá að eiga sér stað á viðurkenndum innlendum fiskmarkaði þar sem erlendir og innlendir aðilar keppa um hráefnið á jafnræðisgrundvelli þá er með frumvarpinu ekki komið í veg fyrir að ríkisborgarar ríkja á evrópska efnahagssvæðinu ríkisborgarar aðildarríkja stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu eða ríkisborgarar færeyja geti sýslað með íslenskan sjávarafla er beinlínis ráð fyrir því gert í a lið fyrstu málsgrein þriðju grein laga númer sjötíu og fimm tvö þúsund og níu um uppboðsmarkaði sjávarafla að ríkisborgarar framangreindra ríkja sem einnig uppfylla önnur skilyrði laganna geti fengið leyfi til reksturs uppboðsmarkaða með sjávarafla á íslandi um svokölluð frystiskip gilda í ýmsum tilvikum önnur lögmál þar sem mörg þeirra skipa eru búin fullkomnum vinnslubúnaði sem nýttur er til fullvinnslu afla um borð þjónar það vart framangreindum markmiðum frumvarpsins að skylda slík skip til þess að selja afla sinn á viðurkenndum uppboðsmarkaði af þeim sökum er gerð sú undantekning að heimilt sé að selja fullunninn frystan afla utan innlends fiskmarkaðar er sett fram skilgreining á því hvað teljist til fullunnins frysts afla samkvæmt frumvarpinu í framkvæmd hefur ekki legið fyrir nein óyggjandi skilgreining á hugtökunum frystiskip og frystitogari kann slíkt að vera afleiðing þess að íslensk fiskveiðilöggjöf er margvísleg og hún sett fram í þeim tilgangi að ná fram margvíslegum markmiðum er skilgreining á fullunnum frystum afla byggð á skilgreiningu hugtaksins vinnsluskip samanber aðra málsgrein annarrar greinar laga númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og átta um meðferð vinnslu og dreifingu sjávarafurða og hugtaksins fullvinnslu samanber fyrstu grein laga númer fimmtíu og fjögur nítján hundruð níutíu og tvö um vinnslu afla um borð í skipum að breyttu breytanda frumvarpið gerir ráð fyrir því að lögum um verðlagsstofu sjávarútvegsins númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og fimm verði breytt á þann veg að þau taki einungis til þeirra fisktegunda sem undanþegin verði þeirri skyldu að vera seld á fiskmarkaði eða verðleggjast eftir markaðsvirði það er uppsjávarfisks humars og rækju

sjávarútvegsins sem fólu í sér innleiðingu meginreglunnar um frelsi til ákvörðunar á verði fersks sjávarafla kemur eftirfarandi meðal annars fram lagt er til að dregið verði úr hlutverki verðalagsráðs sjávarútvegsins í áföngum og frjálsræði við ákvarðanir á verði fersks sjávarafla verði aukið að sama skapi með samþykkt núgildandi laga um verðlagsráð sjávarútvegsins á árinu nítján hundruð áttatíu og fimm var verðlagsráði heimilað að gefa verðlagningu á tilteknum fisktegundum frjálsa ef sérstaklega stóð á enda væri um það einróma samkomulag í ráðinu þessari heimild hefur verið beitt með ágætum árangri varðandi tilteknar tegundir til dæmis loðnu en samstöðu hefur skort í ráðinu til að beita heimildinni í ríkum mæli varðandi aðrar tegundir þar á meðal ýmsar mikilvægustu tegundir sjávarfangs svo sem botnfisk þrátt fyrir það hafa áhrif verðákvarðana ráðsins sífellt haft minni og minni þýðingu því að í framkvæmd hefur verið ákveðið í æ ríkara mæli með samkeppnisboðum á uppboðsmarkaði eða frjálsum samningum upp geta þó komið þær aðstæður á einstökum sviðum að skynsamlegt þyki að ákveða lágmarksverð er því lagt til að ráðið verði áfram til og geti tekið ákvarðanir um lágmarksverð sé fyrir því meiri hluti í ráðinu frá gildistöku laga um verðlagsráð sjávarútvegsins hefur löggjöf er varðar veiðar og vinnslu á sjávarfangi breyst nokkuð auk þess sem löggjöf um fyrirtækjarekstur í landinu hefur tekið verulegum breytingum má þar helst nefna að löggjafinn hefur sett samkeppnislög sem hafa það markmið að efla virka samkeppni í viðskiptum og þar með vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins hefur löggjafinn með setningu framangreindra laga fallist á þann meginþátt kenningarinnar um samkeppni að á heildina litið leiði samkeppni í viðskiptum á markaði til hagfelldari niðurstöðu fyrir almenning en viðskipti í skugga afskipta ríkisvaldsins þá ber að geta þess að miklar breytingar hafa átt sér stað á háttum og eðli nær allra viðskipta í ljósi aukinnar samvinnu milli þjóða meðal annars um opnum markaða af þeim sökum hafa áherslur breyst með tilliti til framangreindra sjónarmiða um eflingu samkeppni verður að líta til þess að þegar um er að ræða bein viðskipti með afla og aðilar hafa á höndum bæði útgerð og fiskvinnslu eða eru tengdir á annan hátt skapast hætta á óeðlilegri undirverðlagningu af þeim sökum telja frumvarpsflytjendur eðlilegt að slíkum viðskiptum fylgi sú kvöð að uppgjör milli veiða og vinnslu verði á markaðsverði þess dags sem viðskiptin fara fram eða þá á síðasta þekkta markaðsvirði hafi slík viðskipti ekki átt sér stað þann daginn